Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 2012 l'Italia è stata condannata tre volte dalla Corte di Strasburgo per respingimenti collettivi attuati da governi pro establishment. Ricordiamocelo, evocando l'iniqua chiusura dei suoi porti ad Aquarius. In Italia si discute delle colpe di Malta. È comprensibile, ma Malta, purtroppo non aderisce alle riforme delle Convenzioni SAR e SOLAS sui salvataggi in mare e considera di non avere gli obblighi di firmatari come l'Italia. Ancora, Macron accusa Roma di cinismo, ma cinicamente chiude i confini con l'Italia. Nel criticare Roma teniamo conto di queste cose. Soprattutto teniamo conto della paralisi negoziale su Dublino IV. Il sonno della solidarietà genera mostri quasi ovunque nell'Unione. Per questo appoggio la proposta di Verhofstadt un ricorso del Parlamento, ai sensi dell'articolo 265, per inazione del Consiglio. Per questo approvo il no del governo italiano alle proposte della Presidenza bulgara su Dublino IV.